herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer nítján nítján hundruð níutíu og níu um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi með síðari breytingum viðskiptanefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund sigurð örn guðleifsson frá félagi íslenskra stórkaupmanna jónas fr jónsson og ragnar hafliðason frá fjármálaeftirlitinu guðmund bjarnason frá íbúðalánasjóði guðjón rúnarsson og ólaf pál gunnarsson frá samtökum fjármálafyrirtækja og kjartan gunnarsson frá viðskiptaráðuneyti í frumvarpinu er kveðið á um álagningarstofna eftirlitsskyldra fjármálastofnana fjármálaeftirlitið og samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila skila viðskiptaráðherra á hverju ári skýrslu um umfang og útgjöld eftirlitsins gefi niðurstaða skýrslunnar tilefni til breytinga á eftirlitsgjaldi leggur viðskiptaráðherra fram frumvarp þar að lútandi

lögð er til einföldun á álagningarstofni vátryggingafélaga þannig að eftirlitsgjald verður einungis reiknað af einum álagningarstofni í stað þriggja stofna samkvæmt gildandi lögum í frumvarpinu er lagt til að sérstakt eftirlitsgjald verði lagt á útgefendur fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og markaðstorgi fjármálagerninga hér á landi nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu fyrstu lagt er til að í stað orðsins álagningargrunnur í þriðja efnismgr annarrar greinar frumvarpsins komi álagningarstofn en gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að síðarnefnda hugtakið komi alfarið í stað hins fyrra annars þá er lögð til önnur skipting álagningarstofns viðskiptabanka annars vegar og vátryggingafélaga hins vegar breytingartillagan hefur þau áhrif að eftirlitsgjald viðskiptabanka hækkar um samtals þrettán komma sex milljónir króna en eftirlitsgjald vátryggingafélaga lækkar um samsvarandi fjárhæð þriðja þá er lagt til að hugtakið skipulegir tilboðsmarkaðir í fimmta tölulið fyrstu efnismgr þriðju grein falli brott í samræmi við lög númer hundrað og sjö tvö þúsund og sjö nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali númer þrjú hundruð fimmtíu og níu árni páll árnason höskuldur þórhallsson og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins atli gíslason skrifar undir álit þetta með fyrirvara en hann sat fund fyrir jón bjarnason jón magnússon er áheyrnarfulltrúi í nefndinni og er hann samþykkur áliti þessu undir þetta álit skrifa ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir atli gíslason með fyrirvara birgir ármannsson birkir j jónsson og björk guðjónsdóttir þá hef ég farið yfir þetta nefndarálit mig langar til að draga það einnig fram í þessari annarrar umræðu um þetta mál að við erum að auka útgjöld til fjármálaeftirlitsins sem er auðvitað fjármagnað með þessu sérstaka eftirlitsgjaldi um fimmtíu og tvö prósent á milli ára það er alveg gríðarleg hækkun á fjárveitingum til fjármálaeftirlitsins í þessu frumvarpi fimmtíu og tvö prósent á milli ára sýnir auðvitað að verkefni fjármálaeftirlitsins hafa verið að vaxa gríðarlega undanfarin ár og missiri og meðal annars sökum heimaríkisreglu reynir meira á fjármálaeftirlitið en áður en í þeirri reglu miðast við að íslenska fjármálaeftirlitið hafi eftirlitshlutverk gagnvart íslenskum fjármálafyrirtækjum á erlendri grund þetta helst að sjálfsögðu í hendur við útrás íslensku fjármálafyrirtækjanna og erum við að fylgja því og samráðsnefndin fylgja því í verki með þessari stórfelldu hækkun til fjármálaeftirlits eins og ég segi fimmtíu og tvö prósent í þessu samhengi er oft talað um fjárveitingar til samkeppniseftirlitsins og ég vil líka draga það fram í þessari umræðu að það er eftirlit sem ber að efla og hefur verið að eflast og ég vil draga fram tvær tölur til að sýna að það eftirlit hefur sömuleiðis verið að fylgja eftir fjármálaeftirlitinu hvað varðar fjárveitingar þó að enn fari talsvert meira í fjármálaeftirlitið erum við hins vegar að sjá það að samkvæmt fjárlagafrumvarpinu og breytingum á því breytingartillögum á því sem liggja hér fyrir þingi er gert ráð fyrir að samkeppniseftirlitið fái

til tveggja ára hafa fjárveitingar til samkeppniseftirlitsins aukist um sextíu og þrjú prósent á einungis tveimur árum hér sér því þingheimur og þjóðin að hér er á ferðinni mikil áhersla á forgangsröðun í þágu samkeppniseftirlitsins hér er ríkisstjórn við völd sem ber neytendamálin fyrir brjósti og er að sýna það í verki að við viljum styrkja samkeppniseftirlitið eins og ég segi milli ára er aukningin þrjátíu prósent og milli tveggja ára er aukningin sextíu og þrjú prósent að sjálfsögðu get ég tekið undir þær raddir að samkeppniseftirlitið þarf að eflast enn frekar það þarf að vera í stakk búið til að fara í frekari rannsóknir og kannanir á mörkuðum í heild sinni það þarf að hafa meira svigrúm til frumkvæðis tilefnin eru því miður næg á markaðnum en við erum þó að taka hér gríðarleg skref til að efla bæði fjármálaeftirlitið og samkeppniseftirlitið og það hlýtur að vera fagnaðarefni allra þingmanna